Señora Presidenta, estamos en contra de la mayoría de esta Cámara, que plantea que en estos momentos en el mundo lo que hay que hacer es globalizar la economía sin globalizar derechos. La mayoría de la Cámara está de acuerdo con este principio y aplica, para la Unión Europea y fuera de ella, el principio desregulador ―en el sector económico, en el sector financiero, apostando por las privatizaciones―, que está llevando a la Unión Europea a un callejón sin salida y a una agresión social sin precedentes. Este principio se quiere imponer en la política de vecindad y en la política de preadhesión. Y desde nuestro punto de vista es inadmisible. Lo que no queremos para el pueblo europeo no lo podemos querer para otros pueblos que no forman parte todavía de la Unión Europea. Por eso el principio de la condicionalidad lo que pretende es eso poner de rodillas a la gente que quiera entrar en la Unión Europea sobre la base del principio desregulador. No estamos de acuerdo. Como tampoco estamos de acuerdo con que el Instrumento Europeo de Vecindad se utilice de manera torticera, incorporando territorios como el territorio ocupado de Palestina y olvidando el territorio autónomo del Sáhara Occidental.